La ley de tierras y la nueva ley de inversiones extranjeras en Myanmar Birmania están permitiendo la entrada masiva de capital transnacional, promoviendo el extractivismo minero, la venta de madera, la agricultura industrial para exportación y el acaparamiento de agua. La expulsión de los rohinyás de su territorio no solo responde a un conflicto religioso o étnico, sino que está generando grandes negocios. Sin ir más lejos, el Gobierno de Myanmar Birmania asignó recientemente más de un millón de hectáreas de esta comunidad a proyectos agroindustriales. La Unión Europea no puede ser corresponsable de esta tragedia. Exigimos desde aquí que se tome partido efectivo contra el acoso y la expulsión de estas comunidades, por la defensa de la tierra de la comunidad rohinyá y de todas las trabajadoras, incluidas las sin tierra y los desplazados por el conflicto armado.